forseti vill geta þess að gert er ráð fyrir klukkutímamatarhléi um klukkan þrettán vegna þingflokksfunda þrátt fyrir ákvæði fjórðu málsgreinar tíundu greinar þingskapa um lengd þingfunda er það tillaga forseta að þingfundir geti staðið lengur í dag